Monsieur le Président, merci à vous tous d'être là pour faire vivre effectivement ce dialogue et j'ai beaucoup apprécié ce que M.

Je crois que c'est valable au niveau européen. Je tiens simplement à dire aujourd'hui que aussi bien sur la révision des traités que sur un certain nombre de mesures de gestion de crise, il serait dans votre intérêt, il serait dans notre intérêt collectif que ce Parlement soit plus associé, non pas pour nous, mais pour mieux convaincre les citoyens, pour dissiper cette impression de manque de démocratie alors même que les problèmes démocratiques sont souvent dans les États. Un mot, Monsieur Barroso, sur la représentation externe, sur les eurobonds nous attendons des mesures ambitieuses.

Concevez la représentation externe de la zone euro de manière à convaincre nos partenaires extérieurs.

Nous sommes sous le regard du monde en ce moment et c'est ce qui rend les choses extrêmement graves. Il faut donc que nous travaillions ensemble, mais sans ce Parlement, nous n'irons nulle part.